Señora presidenta, en primer lugar deseo expresar nuestra solidaridad con la caravana de hombres, mujeres y niños que huyen de la miseria, que huyen de la violencia de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Deseo también denunciar los intentos de criminalización de esta caravana —cuando estamos simplemente ante un fenómeno de migración forzosa— y, de una manera muy clara, las declaraciones y los aspavientos militaristas que está haciendo la Administración norteamericana liderada por el señor Trump y recordarle que, en gran parte, la miseria que hoy viven muchos de los países de su vecindad inmediata tiene que ver con su falta de apuesta por la cooperación, por el recorte de fondos y por su falta de una política de integración de la inmigración. ¿Qué podemos hacer ante la caravana actual como Unión Europea? Dos cosas la primera, recordar, a través de nuestra acción exterior, a los Estados miembros que están afectados, a los Estados de la zona que están afectados, que tienen obligaciones derivadas del Derecho humanitario y que deben cumplirlas y, en segundo lugar, repensar si nuestras políticas y nuestra relación con la zona —con América Central— contribuyen realmente al desarrollo de estos países, cosa que es muy dudosa. Y sobre todo, señora Jourová, y con esto termino, quisiera invitarle a estar muy atentos a los posibles fenómenos de tráfico de mujeres y de tráfico de niños que pueden producirse en esta situación.